Já vám blahopřeji ke znovuzvolení a chtěla bych se vyjádřit ke zprávě, kterou jsem také podepsala. Situace ve Středoafrické republice je velmi vážná a tato naše zpráva je adresována právě vládě Středoafrické republiky,

V této zemi umírají civilisté a lidská práva nejsou chráněna. Evropský parlament ve své zprávě ocěňuje úsilí vlády Středoafrické republiky, která za pomoci mezinárodních jednotek usiluje o zklidnění situace a ochranu civilistů, ale toto úsilí není dostatečně úspěšné. V zemi panuje velké násilí, nejistota a jsou zde statisíce uprchlíků do okolních zemí. Tito uprchlíci samozřejmě hledají bezpečí. Také Evropské unie se toto týká, protože z těchto uprchlíků mohou být také uprchlíci, kteří budou hledat cestu do Evropy. Evropská unie podporuje finančně stabilizaci ve Středoafrické republice a my podporujeme vládu této země.